jako výsledek ruských operací a blokád lodí došlo za poslední období k poklesu zisků ukrajinských azovských přístavů Mariupol a Berdiansk o

Ruská armáda buduje v Azovském moři na okupovaném území námořní základnu, která se jmenuje Obryv.

Dalšímu vyostření situace můžeme zamezit mezinárodní námořní operací pod vedením Spojených národů nebo EU či uvalením sankcí na ruské přístavy v Azovském moři.